Lady Ashton hat Recht Es gehört zu den Ruhmesblättern dieses Hauses, dass es seit der ersten Direktwahl 1979 eine systematische Menschenrechtsarbeit gemacht hat.

Wir treten für die Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit auch der Muslime und Agnostiker ein. Aber Christen werden weltweit in einer besonderen Weise verfolgt, und Europa als ein überwiegend christlicher Kontinent muss sich in besonderer Weise als Schutzmacht der Christen in aller Welt verstehen. Das ist unsere Pflicht, damit vernachlässigen wir niemanden anders. Ich kann es nicht akzeptieren, wenn Sie sagen, es muss zwar etwas für die Homosexuellen getan werden da bin ich auch dafür aber die Christen dürfen wir nicht erwähnen. Die Christen sind unsere ganz besondere Zielgruppe in der Menschenrechtspolitik. Zweitens möchte ich sagen Wir brauchen gleiche Maßstäbe für alle, wir dürfen nicht nur kleine Staaten kritisieren, wenn sie Menschenrechte verletzen, und große wie China und Russland ausnehmen. Wir müssen an die großen die gleichen strengen Maßstäbe anlegen wie an die kleinen, auch wenn dadurch manche wirtschaftlichen Interessen tangiert werden. Und der dritte und letzte Punkt Es ist entscheidend, dass Menschenrechte nicht ideologisch missbraucht werden.